Ich möchte mich zunächst einmal bei den beiden Berichterstatterinnen für ihre ausgezeichnete Arbeit bedanken. Das Europäische Parlament setzt sich ja nun seit vielen Jahren sehr glaubwürdig für die Bekämpfung von Gewalt, insbesondere Gewalt gegen Frauen, ein.

stieß die Initiative der seinerzeitigen spanischen Ratspräsidentschaft für eine Europäische Schutzanordnung auf offene Ohren.

Jetzt sind wir dabei, einen europäischen Rechtsraum, ein Europa der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts als einen europäischen Mehrwert zu schaffen. Und die Europäische Schutzanordnung als ein System der gegenseitigen Anerkennung ist ein wichtiger Teil davon. Es geht darum, gegenseitiges Vertrauen in die nationalen europäischen Rechtsordnungen zu schaffen, aber vor allem natürlich darum, Opfer von Stalking Gewalt der Ex Partner beispielsweise grenzübergreifend zu schützen.